ég er þeirrar skoðunar

en þeir eiga hins vegar að búa við öflugt regluverk vegna þeirrar viðkvæmu starfsemi sem þeir hafa með höndum það þarf líka að vera á hreinu að þeir einkaaðilar sem reka fjármálafyrirtæki þeir beri ábyrgð sem því fylgir þess vegna held ég til dæmis að bein eða óbein ríkisábyrgð á rekstri banka sé ekki af hinu góða vegna þess að ég held að það geti leitt til ábyrgðarleysis ef þeir sem eiga og reka banka geta með einhverjum hætti stólað á á að þeim verði bjargað ef illa fer er hætta á því að það leiði til áhættusækni og ég óttast að það hafi svona hugsanlega verið undirliggjandi í íslenska bankakerfinu fram til þessa að menn hafi stólað á það að ef illa færi mundi ríkið hlaupa undir bagga með þeim og það held ég að geti leitt til óábyrgrar hegðunar við höfðum ekkert sérstaklega góða reynslu af því að reka ríkisbanka þannig að ríkisabankakerfið held ég að sé ekki lausnin

ríkið er í virkri samkeppni við einkaaðila ég held að það skekki stöðuna mjög mikið hitt er alveg á hreinu að við þurfum að hyggja að regluverkið sé skýrt og öflugt eftirfylgni með því góða ég held að það sé alveg ótvírætt að við getum kannski ekki komið í veg fyrir óábyrga hegðun en við getum dregið úr hættunni á því um leið þurfum við að velta fyrir okkur hlutafélagafyrirkomulaginu hlutafélagalögum meðal annars til